Tant que la Cour européenne des droits de l'homme fera preuve d'une telle tolérance au profit de l'Islam radical, nous ne pourrons pas prétendre lutter ici contre des régimes odieux comme celui du Brunei. Une fois de plus, faiblesse et hypocrisie règnent dans cette institution. Laissez d'abord la liberté de penser s'exercer ici et ne nous donnons pas bonne conscience par ailleurs. Pour ma dernière intervention, je remercierai bien sûr tous ceux qui ont contribué au travail qui a été exécuté ici et je voudrais souhaiter bonne chance à mes successeurs qui œuvreront pour une alliance européenne